Koppenhága félreérthetetlen üzenet arról, hogy milyen világban élünk. A mai világot a gazdasági fundamentalizmus határozza meg. Ha az emberi társadalmi érdek szembekerül a globális gazdaság érdekével, akkor mindig az utóbbi érvényesül. Persze a globális gazdaság mögött egy szűk hatalmi elit húzódik meg. A visszafordíthatatlan klímaváltozás megakadályozásához egy másik klíma megváltoztatására van szükség. A politikai erkölcsi klíma megváltoztatására. Amíg ez nem következik be, amíg az ember van a gazdaságért, és nem fordítva, amíg nem válik elfogadott vezérlőelvvé az ökoszociális piacgazdaság, addig a többi hasonló konferenciák is kudarcra lesznek ítélve.